Oczywiście byliśmy poruszeni tym, co się stało na Euromajdanie, współczuliśmy wszystkim tym, którzy ponieśli ofiarę życia albo są poszkodowani. Jednocześnie ta sytuacja nie jest jeszcze stabilna. Słyszymy o tym, co się dzieje na Krymie, jest różna ocena tego, w którym miejscu powinien się Krym znaleźć. Jesteśmy za integralnością całej Ukrainy. Możemy też powiedzieć, że dobrze swoją rolę wypełnili ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec, europejska dyplomacja, że udało się ten przelew krwi powstrzymać. Szkoda, że wtedy, kiedy był czas na umowę stowarzyszeniową, nie daliśmy oferty, która byłaby konkurencyjna dla Ukrainy.

To może skutkować problemami związanymi z przesyłem gazu do Europy za pomocą ukraińskiego systemu przesyłowego.

Panie Komisarzu, dziękuję Panu za to, co Pan powiedział, że umowa o stowarzyszeniu, o strefie wolnego handlu, to nie jest ostateczna propozycja ze strony Unii Europejskiej.

Poza pomocą gospodarczą i zaangażowaniem międzynarodowych i europejskich instytucji finansowych potrzebna jest również współpraca energetyczna.

Ta oficjalna instytucjonalna, ale są jeszcze samorządy, społeczeństwa obywatelskie, organizacje pozarządowe.